Schrott wird nach Afrika, nach Indien, nach China geliefert und dort zu ganz verheerenden Umweltstandards recycelt, wobei wir das mit einer Qualität von 90 können und in den anderen Ländern nur etwa 18 oder 19 erreicht werden. Da sieht man die Wertigkeit. Deswegen bin ich eigentlich froh darüber, dass wir bei einigen grundsätzlichen Fragen dieser Richtlinie schon in die richtige Himmelsrichtung gekommen sind Die illegale Verbringung wird weniger, weil wir die Beweislastumkehr eingeführt haben.

Wir haben einen weiteren wichtigen Punkt erreicht, nämlich die Sammelziele. Die Sammelziele sind erheblich erhöht worden. In Schweden sammelt man erfreulicherweise 16 kg und in einem wunderbaren südlichen Land, wo mein Name auch herstammt, da werden drei Kilo gesammelt. Das eine ist wunderbar, das andere ist eine Katastrophe. Bei vielen Ursprungsländern der Union, Gründungsländern der Union, haben wir Sammelquoten von 4 und 3 kg pro Person.

Wir haben es leider Gottes beim Rat mit einem sehr phlegmatischen Organ dieser Europäischen Union zu tun gehabt, das sich in den gesamten Verhandlungen nicht besonders europafreundlich gezeigt hat.

Und dann müssen Sie sich 27 mal in 27 Ländern anmelden, damit später die Recycling Frage geklärt werden kann. Das ist erschreckende nationale Politik. Erstaunlich ist, dass Sie das bei der unterschiedlichen Mehrwertsteuer alles mit einer Anmeldung können, aber beim Recyceln nicht. Ein Trauerspiel für den Rat. Der Rat hat sich leider durchgesetzt und die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die eine Lampe bauen, müssen das in Zukunft auch 27 mal in den einzelnen Ländern der Union machen. Das alleine kostet 60 Millionen Euro für jedes einzelne Verfahren pro Jahr. Ich finde, das ist eine Katastrophe. Da ist zwar etwas Bürokratie abgebaut worden, aber der Rat sitzt in dieser Frage natürlich auf großen Geldsäcken, die die Unternehmen zahlen müssen. Und der Rat und die Mitgliedsstaaten haben dann leider Gottes die Hand auf diesem Geld, was dann zu großen Hin und Hertransfers führt, wenn die Lampe in Frankreich das erste Mal verkauft wird und dann über einen Händler nach Italien geliefert wird. Da gibt es einen riesigen Geldtransfer, der mit moderner Technik viel einfacher organisiert werden könnte. Ich glaube also, Herr Kommissar Potočnik, dass ich Ihnen persönlich sehr dankbar bin, dass Sie und Ihre Mitarbeiter in dem Verfahren eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Wenn Sie nicht da gewesen wären, wären diese Verhandlungen gescheitert. Der Rat hat sich so dargestellt, wie ich ihn in 22 Jahren nicht gekannt habe. Ich will mein eigenes Land überhaupt nicht ausschließen. Der Wille, Europa Umweltpolitik auch mit ökonomischen Kriterien zu verbinden, ist jämmerlich klein gewesen. Es wird eine jämmerliche nationale Politik betrieben, und nicht einmal den Begriff Recycling konnten wir europaweit definieren. Jeder kann machen, was er will. Die Himmelsrichtung, die wir eingeschlagen haben, ist richtig. Aber wir müssen noch ganz viel tun, damit der Rat auf den richtigen Weg kommt. Noch einmal Ich meine damit alle und nicht einen Einzelnen. Vielen Dank für Ihre Geduld!